Hvala lepa. Ti odgovori so me delno zadovoljili, vendar ne dovolj, zato sem, predlagam, da glasujemo o tem, da imamo širšo razpravo o tej tematiki. Konec koncev v sklepu te resolucije piše, da bo državni zbor po potrebi ocenil uveljavljanje resolucije in jo ustrezno dopolnil, razno to dopolnitev, lahko pa pride šele po širši razpravi, kjer se potem izkažejo vse zadeve, ki so pozitivne oziroma ki so negativne, predvsem pa tiste, ki jih ni. V prvi vrsti, gre tukaj, še enkrat se bom, obrnil na Sovo, kajti večina teh zadev, ki jih deklarira resolucija kot grožnje Republiki Sloveniji, sodijo v segment obveščevalne službe. Hibridne grožnje, informacijske kibernetne grožnje, obveščanje dejavnosti tujih akterjev, tudi vojaške grožnje in pa krizna žarišča ter terorizem, to vse sodi v segment obveščevalne službe Sova, in obveščevalna služba Sova je najbolj prikrajšana pri vsem skupaj. Jaz nisem za pretirano kontroliranje, državljanov, sem pa absolutno za kontroliranje tistih, ki jih moramo kontrolirati. Slovenija je polna segmentnih delov, ki delujejo proti naši državi in jih nihče ne kontrolira. Policija sem ter tja, včasih, v glavnem pa ne, Sova pa ne sme tega delati. Zato se dogaja to, da tuje obveščevalne službe prosijo, če one lahko pridejo kontrolirat določene segmente. Ja, pa ne bomo dovoljevali tujcem, da bodo kontrolirali, znotraj naše države? Zato mislim, da je potrebno čim prej sprejeti Zakon o Sovi, kjer se zadeve uredijo in pa, seveda, da dobimo tudi od ostalih ministrstev, tisto, kar česar niso naredili, kajti jaz sem prepričan, da je resolucija prišla iz enega naslova, ne pa da je to zbir informacij iz raznih naslovov. Zato predlagam, da opravimo razpravo o tej zadevi. Hvala.